Polityka gospodarcza państw członkowskich i całej Unii Europejskiej zwłaszcza w dobie kryzysu pozostaje kluczowym zagadnieniem i wymaga naszej szczególnej uwagi. W tym trudnym momencie naturalnym rozwiązaniem powinno być dążenie do stabilizacji rynków ekonomicznych. Możemy to osiągnąć tylko przez zdecydowane i skoordynowane działania w ramach polityki budżetowej, nakierowane na rozwój innowacyjności. Ponadto istotne jest tworzenie nowych miejsc pracy, szczególnie dla młodych, zmniejszenie ich kosztów, zrewidowanie polityki fiskalnej i zmniejszenie obciążeń związanych z narastającą biurokracją. To wszystko ma być następstwem realizacji priorytetów strategii Europa 2020, dlatego ich realizacja musi odbywać się w sposób spójny, z uwzględnieniem sektorów edukacji i pracy. To stanie się kluczem do wyjścia z kryzysu, a w długiej perspektywie znacząco wpłynie na walkę z ubóstwem i wykluczeniem społecznym.